Unsere Firmen, unsere Unternehmen leiden an überbordender Bürokratie, das ist mehrfach angesprochen worden. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, das ein großes Ärgernis für viele kleine und mittelständische Betriebe in meiner Heimatregion, in Bayern, ist nämlich die sogenannte A1 Bescheinigung.

Da muss man aufzeigen, dass man in einem sozialen Sicherungssystem ist. Und wenn mein Schreinermeister aus Traunstein nach Salzburg fährt und dort einen Schrank montieren muss, muss er diese A1 Bescheinigung bei sich führen.

Sie sind digitalaffin, lassen Sie uns doch in Europa ein Online Clearingsystem für diese A1 Bescheinigungen aufbauen, damit es einfach ist für jemanden, der kontrolliert, um Schwarzarbeit bekämpfen zu können Der loggt sich ein und kann dann online nachvollziehen, ob es jetzt hier eine A1 Bescheinigung gibt, ja oder nein.